Signor Presidente, onorevoli colleghi, la frequenza sempre maggiore con la quale gli Stati membri impongono barriere non tariffarie agli esportatori di prodotti alimentari nel mercato interno, oltre a violare le norme, mette in discussione una delle quattro libertà dell'Unione europea, vale a dire la libera circolazione dei beni. Oltre all'effetto discriminatorio, tali azioni hanno un impatto sulla competitività dei prodotti alimentari importati nel mercato interno, contribuendo a determinare un calo degli scambi in transfrontalieri di prodotti alimentari. Le conseguenze di tali azioni incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno e, non di rado, determinano la stessa cessazione di imprese. La Commissione deve considerare seriamente l'introduzione di disposizioni a livello di Unione europea, che proibiscano le pratiche che incidono sulle importazioni di prodotti alimentari, in modo da garantire un funzionamento corretto, equo e trasparente del mercato interno, per i produttori ed i rivenditori di generi alimentari.